Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod minister. Moje vprašanje se nanaša na področje javnih naročil. Že marca letos sem vam zastavil to vprašanje. Takrat sem izpostavil, da smo kljub najboljšim namenom zakona priča zlorabi postopkov in ti postopki se danes, bom rekel, najbolj ekstremni obliki manifestirajo na primeru gradnje karavanškega tunela. Do sedaj ste že izvedli nekaj ukrepov, ki bi naj te postopke in poskuse zlorab, omejili. Me pa zanima, v luči novih projektov, ki jih pričakujemo po potrditvi poroštvenega zakona za projekt izgradnje drugega tira in tretje razvoje osi, kateri so pa tisti konkretni projekti, ki jih lahko pričakujemo, da bodo tudi ti projekti, za katere bomo zdaj sprejeli poroštveni zakon, lahko tekli nemoteno v realnih časovnih okvirih. Hvala lepa.